Il est des pays qui obsèdent certains membres de ce Parlement. Il en est d'autres qui sont intouchables, quelles que soient les violations des droits de l'homme dénoncées par les organisations internationales et les ONG on ne touche pas les amis du Golfe. On vient encore de l'entendre, il faut les ménager. Pourtant, le Qatar est dirigé par une seule famille depuis son indépendance en 1971. Les partis politiques y sont interdits.

La Kafala système de parrainage de non Qatariens par des Qatariens, est insupportable les travailleurs migrants, otages, pour ne pas dire esclaves, privés des droits les plus élémentaires, en sont victimes, y compris des citoyens européens.

Aujourd'hui, le Parlement européen s'en émeut et j'espère qu'il va s'honorer en votant cette résolution, même si nous la trouvons insuffisante. Je veux cependant profiter de cette intervention pour vous alerter, chers collègues, sur la situation d'un homme, condamné, au Qatar, à la prison à perpétuité, peine commuée en quinze ans de prison. Cet homme est un poète, qui a eu le tort d'écrire un poème intitulé Le poème du jasmin, dans lequel il a osé critiquer les pays du Golfe.

C'est pourquoi, par cette intervention, je veux tout d'abord demander aux autorités qatariennes de se conformer à leurs paroles et de libérer immédiatement le poète Mohamed Rachid al Ajami.